Señora presidenta, señor comisario, el Fondo de Asilo y Migración debe ser un instrumento flexible para adaptarse a los futuros retos, así como a las diferentes necesidades de los Estados miembros, y, al mismo tiempo, estar dotado con suficiencia para hacer frente a nuevas contingencias. El Fondo tiene que integrarse plenamente en el acervo de la Unión para la migración, garantizado a través de la Agenda Europea de Migración de 2015, y coordinarse con las diferentes propuestas del paquete de migración y asilo y con los fondos fiduciarios de emergencia para África y Libia. La Unión debe apoyar a los Estados miembros en sus acciones y medidas para aliviar las presiones migratorias, así como para llevar a cabo sus obligaciones legales. Pero estos también tienen que garantizar que las personas que llegan a Europa tengan recepción y asistencia adecuadas y acceso a procedimientos de asilo equitativos, legales y eficaces. Se trata de un compromiso conjunto. Los diez mil cuatrocientos millones que propone la Comisión para este Fondo también deben utilizarse para intensificar el trabajo conjunto con los países de origen y de tránsito, con el fin de que las personas que se ven en la obligación de abandonar sus hogares no caigan en manos criminales. Las conclusiones del Consejo del pasado diciembre aplaudían la labor en la lucha contra los traficantes en el control de las fronteras exteriores y en la cooperación con los países de origen y de tránsito. Sin embargo, los esfuerzos siguen siendo insuficientes para acabar con esta tragedia.